virðulegi forseti ég held að væri nú æskilegt ef menn mundu nú taka orð háttvirts þingmanns skúla helgasonar alvarlega og vinna hér saman á vorþingi að góðum málum ég held hins vegar að háttvirtur þingmaður skúli helgason þurfi að byrja á því að komast úr sjálfsblekkingarham sínum og vitna ég sérstaklega í orð hans í upphafi ræðunnar og ég hvet menn til að skoða sérstaklega háttvirtur þingmaður var nú í stjórnarmeirihlutanum á síðasta kjörtímabili ég sat nú þá í ríkisstjórn með samfylkingunni sem aldrei aldrei nokkurn tímann varaði við nokkru hruni eða gerði augljóslega ekki nóg í því ef var hægt að breyta einhverju varðandi eftirlitskerfið sem var nú á þeirra ábyrgð og þeirra ráðherraábyrgð eins og háttvirtur þingmaður þekkir svo mætavel menn hafa gagnrýnt hér sérstaklega virðulegi forseti hluti í fortíðinni eins og níutíu prósent lánin og jafnvel að það hafi farið of greitt í skattalækkanir háttvirtur þingmaður veit það mætavel að samfylkingin vildi ganga lengra í skattalækkunum vildi ganga

vandinn við þessa hæstvirt ríkisstjórn og háttvirtir þingmenn sem styðja hana að það virðist vera afskaplega lítil tenging við raunveruleikann hér kom hæstvirtur forsætisráðherra og fór að tala um hvað allt hefði gengið stórkostlega vel meðal annars fór hæstvirtur forsætisráðherra yfir það hvað ráðherraskipanin hefði verið þvílík velgengni og nefndi þar að bæði velferðarráðuneytið og innanríkisráðuneytið væri slík velgengnissaga að annað eins hefði ekki sést virðulegi forseti ég vil þá bara spyrja vegna þess að ég hef ekki séð það hvar er stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum hvar er stefna ríkisstjórnarinnar í félagsmálum hvar er stefna ríkisstjórnarinnar í samgöngumálum umferðaröryggismálum forvarnamálum erum við hér að ræða góða vel ígrundaða stefnumótun sem við getum tekið afstöðu til nei virðulegi forseti menn eru hér á hlaupum í fjárlögunum að reyna að bjarga því sem bjargað verður þegar komi hér með flatan niðurskurð í öllum málaflokkum það segir okkur það virðulegi forseti að annað hvort er ekki að ganga vel hjá þessari ríkisstjórn verkstjórnin eða kannski að það sé að gera hæstvirtum ráðherrum svolítið erfitt fyrir þessar sífelldu breytingar á stjórnkerfinu þar sem menn eru að þeytast með skrifborðin sín hérna milli húsa og búnir að gera það allt kjörtímabilið það vita það allir virðulegi forseti nema kannski háttvirtur stjórnarliðar að hér er verið að taka út ráðherra ef þeir hlýða ekki það er þá er ég að vísa hér í foringjaræðið sem aldrei hefur verið meira það vita það allir virðulegi forseti að háttvirtur þingmaður jón bjarnason vogaði sér það virðulegi forseti vogaði sér það að fara eftir tvennu annars vegar stefnu síns flokks í evrópumálum og sömuleiðis stefnu ríkisstjórnarinnar það gekk ekki eftir og fór ekki vel í hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra sem núna er með fimm ráðuneyti það sama á við um hæstvirtan ráðherra árna pál árnason sem sýndi sjálfstæði það var ekki vel séð virðulegi forseti það var ekki vel séð enda ekkert annað að gera en taka hann út úr ríkisstjórninni það virðist enginn taka eftir því að sá aðili er með þokkalegt pólitískt umboð mundi maður ætla eftir að vera oddviti samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi en atlagan gegn honum er alveg öllum ljós og blygðunarlaus ef undan er skilið hjá hæstvirtum forsætisráðherra sá maður skal út með öllum ráðum vegna þess að hann sýndi ákveðið sjálfstæði það er að vísu kannski svona lýsandi dæmi að hæstvirtur utanríkisráðherra kemur og segir og hvar annars staðar í heiminum gæti þetta gerst kemur og segir heyrðu ég er hérna með smámál hæstvirtur forsætisráðherra á bara að hætta hæstvirtur forsætisráðherra bara út er það prinsipp hæstvirtur forsætisráðherra ég nei sem er alls ekki háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson en grunsamlegt hvernig hann tók þessu hann á heldur ekki að vera formaður svo tilgreinir hæstvirts utanríkisráðherra bara nokkra sem hann telur að komi til greina ég er búinn að leita ég er búinn að leita eftir einum samfylkingarmanni sem hefur komið og sagt hér er of langt gengið hvað er hæstvirtur utanríkisráðherra að fara og skipta sér svona af málum segja það að hæstvirtur forsætisráðherra eigi bara að hætta ég hef ekki fundið einn ég hef ekki fundið eitt lesendabréf þar sem menn mótmæla þessu sem er mjög áhugavert virðulegi forseti

það að stærsti einstaki vandinn hjá hæstvirtri ríkisstjórn er sá að hún virðist ekki horfast í augu við raunveruleikann hér kom hæstvirtur forsætisráðherra og ætlaði að spinna það að á væru bara samtök atvinnulífsins sem væru að segja að hér væri um svik að ræða virðulegi forseti farið bara og hittið google í tölvunni hérna og setjið gylfa arnbjörnsson og svik það kemur bara ýmislegt upp virðulegi forseti þrátt fyrir það er gylfi og það er alltaf svik við ríkisstjórnina ríkisstjórnin svíkur aðrir standa en ríkisstjórnin svíkur þetta getur hver og einn landsmaður bara flett upp og enginn getur haldið því fram virðulegi forseti að forseti así sé sérstaklega óvilhallur þessari ríkisstjórn